Hvala za besedo! En lep pozdrav še enkrat vsem! Jaz bom res kratka, čeprav nekateri ne vejo biti, pa pravijo, da se jim zelo mudi domov. Nanizala bom tista dejstva, ki vem iz prakse, se pravi, dejstva, ki vem, da bi prinesla nove krivice in ne bi popravila starih. Pri dvojnem statusu bi dodala samo to, da se strinjam z vsemi tistimi našimi kolegi iz koalicije in tudi vlado, ki so rekli, da je treba urediti ta dvojni status za vse upokojence. Ne ne moremo ga urediti spet samo za eno ozko peščico, se pravi samo za samostojne podjetnike oziroma podjetnike. Če je če dajemo možnost, naj naj delajo vsi, pa še sami ste prebrali tam, da je prej LMŠ imel v izjavi vsi, potem potem se naj uredi torej možnost res za vse upokojence. Kot drugo, torej upoštevanje prostovoljnega plačevanja prispevkov. Strinjam se in se zahvaljujem vsem tistim, ki ste v prejšnjem mandatu glasovali za to, da se je izenačilo plačevanje prispevkov, se pravi, delovna doba in pokojninska doba do enaintridesetega dvanajstega dva dvanajst. Zato ker se to prej v zakonodaji ni ločevalo in je tako tudi pravično. Ni pa pravično, da bi se zdaj izenačilo, torej še po prvem prvem dva trinajst, ko ko SPIZ-ova zakonodaja jasno razmejuje, kaj je kaj je pokojninska doba in kaj je delovna doba in katere krivice bi tukaj na novo nastale, kot sem jih omenila. Vi pravite, tukaj ste napisali, da želite, da bi torej to se to plačevanje pokojninskih prispevkov nadaljevalo po enaintridesetem dvanajstem dva dvanajst, do prve prekinitve statusa. Gospod Horvat, boste poslušali, kaj vam želim povedati? Katere krivice nove bi nastale. Vse tiste ljudi, ki smo jih mi vključili v javna dela, vse tiste ljudi, ki so sprejeli sezonsko delo, vsi tisti potem bi izpadli iz tega sistema. Tisti, ki so se pa nekako vseeno obdržali na zavodu, bi pa potem prišli skozi. Se pravi, ne strinjam se s tem, ljudje so večkrat spraševali, se bali iti delat, se bali vključiti v javna dela, pa smo jim vsi zatrjevali, da da je zakonodaja jasna, da ni, da se sedaj več ne more nič spremeniti, zdaj bi pa naj nekaj spreminjali za nazaj in delali torej nove krivice. Enako je pri delovnih invalidih. Že takoj, ko je bilo sprejeto to, torej leta prvega prvega dva trinajst, ko je začela veljati nova zakonodaja, že takrat sem se sama spraševala, torej zakaj različno prehodno obdobje za brezposelne invalide - pet let, za zaposlene tri leta. Takoj že takrat sem preverjala zakonodajo in ob prejšnji spremembi zakonodaje, se pravi leta tisoč devetsto devetindevetdeset, je bilo povsem enako. Se pravi vseeno invalidi, ki so zaposleni, so zmeraj imeli nekoliko krajše to, prehodno obdobje, to varstvo, se pravi, kot pa brezposelni invalidi. In da se zdaj, po šestih letih vlaga neka taka sprememba, je meni res nesprejemljivo oziroma prav smešno. Sploh pa, ker sem prej preverila in pogledala, da je bila Nova Slovenija takrat v vladi, decembra dva tisoč dvanajst, ko ste to ko ste to sprejemali, tako da res ne vidim nobenega smisla, da se delajo nove krivice. Hvala.